Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je voudrais revenir sur les cas que nous avons à traiter dans le Fonds d'ajustement à la mondialisation, pour lequel nous travaillons, bien sûr, dans le sens de l'intérêt des salariés pour développer leur employabilité quand

Au moment où nous soutenons, à la Commission, l'installation en Pologne d'une usine de la même société axée sur la production d'ordinateurs portables, alors est annoncée, à ce moment là parce que le marché est ainsi fait et que la demande est plus forte sur les ordinateurs portables

Nous avons donc, dans notre groupe de travail sur le Fonds d'ajustement à la mondialisation, en étudiant chacun des cas, demandé que la Commission soit vigilante sur l'ensemble des aides données à chacune des unités, que ce soit au niveau européen, que ce soit des aides régionales, parce qu'il ne faut pas que les politiques européennes de soutien que nous développons soient utilisées de manière déséquilibrée et reviennent en boomerang contre les salariés.